á því að óska frú forseta og þingheimi gleðilegs árs og þakka fyrir liðið ég held að það sé alveg rétt og það sé hægt að taka undir það að björgunarstarfinu svokallaða sé lokið og við getum þá farið að tala um stjórnmál öðruvísi en með hinum algengu líkinga sem við höfum notað úr brunastarfi eða veðurfari eða sjómennsku á undanförnum árum við erum sem sé ekki stödd í miðju öldurótinu eða í brennandi húsi eða eitthvað slíkt svo getum við fagnað því kannski að tíma þessara líkinga sé lokið en þær voru margar orðnar kannski ansi leiðigjarnar en þetta táknar náttúrlega líka það að núna er tími til þess að meta stöðuna og núna reynir á framtíðarsýnina og þar vakna auðvitað spurningarnar stóru spurningarnar maður getur lagt mat á björgunarstarfið svokallaða og maður sér nú að ýmislegt er auðvitað eftir varðandi skuldamál heimilanna og þar blasir til dæmis við vandi þeirra sem eru með lánsveð vandi þeirra sem eru með ábyrgðarmenn á lánunum sínum og það þarf að taka á því það bara er alveg augljóst mál ég get líka fagnað ýmsu sem ekki hefur verið gert á þessu björgunartímabili ég er til dæmis mjög ánægður með að íslendingar panikkeruðu ekki og afhentu alla virkjanlega orku sem eftir er í landinu til tveggja stóriðjufyrirtækja sem voru ansi háværar kröfur margra í samfélaginu um að við gerðum í miðju björgunarstarfinu ég er ánægður með að við höfum ekki gert það og að við höfum þetta sem ónýttan möguleika núna í samfélaginu ég er líka býsna ánægður með svona eftir á að hyggja að við freistuðumst ekki til þess að fara í það að skattleggja inngreiðslur í lífeyrissjóði við höfum komist í gegnum þetta án þess að fara að umturna því kerfi öllu saman að mörgu leyti á kostnað framtíðarkynslóða það er því eitt og annað en nú reynir sem sagt segi ég á framtíðarsýnina nú erum við komin á þann stað þá finnst mér vera svona fjórir liðir sem ég vil nefna og auglýsa eftir skýrri framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar í þeim efnum fyrst eru það peningamálin mér finnst erfitt að koma því einhvern veginn áleiðis að við þurfum að tala um peningamálin kreppan sem reið yfir þjóðina hrunið var gjaldeyriskrísa og hún var að því leyti sérstök hér á landi þessi krísa aðrar þjóðir glímdu ekki við fall gjaldmiðils eins og við gerðum hér er náttúrlega ríkisstjórnin ekki einhuga vægast sagt en hér hangir svo rosalega margt á

verðbólgan étur upp allan ávinning jafnóðum ég held að það verði ekkert hægt að koma á heilbrigðum lánamarkaði á íslandi og leysa þetta vandamál þá til langs tíma verðtrygginguna og annað án þess að takast á við gjaldmiðilinn við verðum að gera það það er því orðið gríðarlega aðkallandi að heyra hvaða hugmyndir ríkisstjórnin hefur í þeim efnum og þetta verður mjög aðkallandi í yfirstandandi viðræðum við evrópusambandið vegna þess að það verður einn kafli í viðræðunum við evrópusambandið sem mun fjalla um efnahagsmál og þá reynir náttúrlega á skoðanir hæstvirtur viðskipta sjávarútvegs landbúnaðar og efnahagsráðherra í þeim efnum og verður mjög mikilvægt að heyra til dæmis hvort hann mun taka undir þá kröfu sem var einu sinni krafa framsóknarflokksins í þessum efnum um að við tækjum upp gjaldmiðilssamstarf strax í aðildarviðræðunum og undir þá þeim kafla aðildarviðræðnanna

svo eru það auðlindamálin hæstvirtur viðskipta sjávarútvegs landbúnaðar og efnahagsráðherra hefur boðað sjávarútvegsfrumvarp þarna er maður ansi svona maður er svolítið ringlaður eða vankaður eftir frumvarp fyrrverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem gekk að mörgu leyti gegn mörgu því sem hafði verið lýst yfir að ætti að gera það var yfirgripsmikil pottahugsun og ríkisafskiptahugsun og nú spyr maður sig hvort það eigi að fara þá leiðina aftur mér finnst þetta eitt stærsta og mikilvægasta málið i samtímanum að reyna að koma því þannig fyrir og ég er að því leyti til sammála forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar þegar þeir segja að þetta sé eitt mikilvægasta málið að koma því þannig fyrir að við njótum góðs þjóðin af auðlindum okkar og þá á ég við orkuauðlindum og sjávarauðlindum en maður á alveg eftir að sjá hver útfærslan verður þannig að hér er svolítið mikil óvissa í lýðræðismálum varðandi stjórnarskrána er líka mikil óvissa þó að hæstvirtur forsætisráðherra tali skýrt er eins og aðrir tali gegn henni ég held að það sé svigrúm til að fara í mjög viðamikla atvinnuuppbyggingu ég held að það sé til